In diesem Bericht sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, diese Zukunft wirklich nachhaltig zu ermöglichen, und ich hoffe nur, dass es uns gemeinsam gelingt, hier die Voraussetzungen so umzusetzen, dass sie vor Ort gelebt werden können. Ich möchte heute einfach ein Beispiel anführen, wie es bei uns in Österreich im Moment versucht wird Wir haben gerade vor kurzem in Niederösterreich die Plattform Niederösterreich mobil gegründet, eine Plattform, in der alle Interessengruppen und Betroffenen zusammenwirken, um Mobilität vor Ort zukünftig und nachhaltig zu schaffen.

Wir brauchen den Ausbau der Transportnetze, vor allem der Bahn und des Wassers.